Rozmawiając z politykami na Bliskim Wschodzie, często słyszałam zdanie Unia Europejska jest płatnikiem, a nie graczem

Mówiono, że Unia nie ma wspólnej polityki, ponieważ państwa członkowskie mają bardzo odmienny stosunek do stron konfliktu i do sposobów rozwiązania tych konfliktów. Mamy teraz wyjątkową szansę, ponieważ jest pani Wysoka Przedstawiciel, mamy służby zewnętrzne i możemy tworzyć taką wspólną politykę wobec tego konfliktu.

na wschodzie Europy i wyciągnęli wnioski, konstruując nową politykę wobec krajów Morza Śródziemnego.

Pomagała społeczeństwu obywatelskiemu na Bliskim Wschodzie.